Już przedstawiałam wczoraj w dyskusji mój punkt widzenia. Nie wiem, czy ten czas jest na reagowanie, czy na zadawanie pytań, ale ani pan Hannan łaskawie się nie pofatygował, żeby przeczytać to sprawozdanie, ani pan Korwin Mikke, bo opowiadacie panowie takie bzdury i dyrdymały, że włosy na głowie dęba stają.

Tam są właśnie specjalne ułatwienia dla sprzedawców, żeby nie blokowali, ale mogli sprzedawać zgodnie z prawem, które znają, które stosują w swoim własnym kraju, czy tam, gdzie mają swoją działalność. Chodzi o to, żeby nie dyskryminować konsumenta. Sprzedać, ale na zasadach sprzedawcy, jeżeli on nie kieruje swojej działalności.